e migliori possibilità per i paesi in via di sviluppo. Insistiamo anche molto e abbiamo delle aspettative sulle facilitazioni al commercio su tutto lo snellimento amministrativo e burocratico e la possibilità per le nostre piccole e medie imprese di essere protagoniste di un mercato globale. Certo, rileviamo che per il momento non si parla di corruzione o di equità fiscale, parole che non figurano nei documenti preparatori.

Due questioni per la Commissione.

di aiuti per i paesi in via di sviluppo, che ci sia un controllo democratico.